Oggi non si è giocato sull'etichettatura del polline come ingrediente ma sull'esclusione dell'obbligo di essere informati su un prodotto che oggi è naturale ma domani potrebbe non esserlo, per la presenza massiva di presenze OGM.

Se, viceversa, ci fosse stata l'approvazione, anche in Consiglio, del provvedimento Lepage che questo Parlamento ha deliberato a stragrande maggioranza, oggi avremo la possibilità di salvaguardare la biodiversità e salvaguardare anche alcune zone di produzione libere da polline OGM.